Spoštovani podpredsednik! Kolegice in kolegi! V Sloveniji je rejnikov in rejnic absolutno premalo glede na število otrok, ki bi jih bilo potrebno odvzeti iz družin, kjer vlada psihično in fizično nasilje. Žal je to velikokrat prikrito in varno skrito med štirimi stenami. Mogoče še vedno v družbi velja stigma, da če nekomu odvzameš otroka to pomeni, da si slab oče oziroma mati. Seveda si iz raznoraznih vzrokov, vendar če si že naredil otroka, je prav, da ne da moreš skrbeti zanj. To vlogo prevzame rejnik oziroma rejnica. Kot prvo se je treba zavedati, da rejnik za otroka skrbi štiriindvajset ur, dan za dnem in leto za letom. Plačilo, ki ga dobi rejnik oziroma rejnina, je absolutno prenizka glede na vso odgovornost, ki jo nosi rejnik. Na centrih za socialno delo znajo določeni socialni delavci samo pametovati, govorijo o pravicah otrok, na njihove dolžnosti in obveznosti pa pozabijo. Ne zavedajo se, kaj vse doživljajo rejniki, kakšne stiske travme doživljajo, ko rejence peljejo od enega starša do drugega, od enega starega starša do drugega. In vsi tisti, ki ki jih mora imeti rejenec, samo begajo njegovo mišljenje, kaj počne prav in kaj ne. Požrtvovalnega dela, truda, skrbi rejnika pa ne zna nihče dovolj ceniti. In to ni prav. Na centrih za socialno delo pa, recimo, zahtevajo, da te otroke oblačijo v najboljše znamke, jih peljejo k najboljšem frizerju, ni da ni. Namesto tega bi mogli biti hvaležni tistemu, ki skrbi zanj, ker to počne iz srca. Vendar se, vse, kot vemo, začne in konča pri denarju. Predlog zakona tako določa dvig zvišane plačila dela kot delo rejnine, ki pripada rejniku, in sicer iz sto triindvajsetih evrov na sto dvaintrideset celih petdeset evrov, ki se od začetka uporabe zakona od davnega leta dva tisoč dva ni spreminjal. Znesek se bo dvignil za reci piši devet evrov v sedemnajstih letih. To pa je sramota. Poleg tega tudi ne razumem, zakaj tistim rejnicam, ki bi želele opravljati rejniško dejavnost kot poklic, tega določeni centri iz raznoraznih vzrokov ne omogočajo. Predlog zakona nakazuje pozitivne tendence tudi v tej smeri. Podatki za februar dva tisoč devetnajst kažejo, da je pri sorodnikih, v večinoma pri starih starših, nameščeno dvesto devet rejencev. Menim, da bi bilo lahko jih več, glede na to, da najbolj poznajo svoje vnuke in vnukinje. Inštitut rejništva se z novim Družinskim zakonom vsebinsko ne spreminja, prinaša pa določene spremembe v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti. Družinski zakonik med drugim prinaša stvarno prisotnost, odločanje o namestitvi otroka v rejništvo s centrov na socialno delo na sodišče. Predlog zakona tudi določa, da sodišče v primeru razrešitve rejnika odloči o namestitvi otroka v drugo rejniško družino ali prenehanju rejništva ali poskrbi za drugo obliko varstva in vzgoje otroka. Nadalje je cilj zakona tudi zagotovitev pravne podlage za odločanje o razrešitvi rejnika. Slednje določa Družinski zakonik, ZIRT pa določa načine prenehanja rejniške pogodbe. Precizno določa tudi možnosti vključitve v zavarovanje iz naslova izvajanje rejniške dejavnosti kot poklica za manj kot polni delovni čas s plačilom prispevkov, za razliko do polnega zavarovalnega časa. Med drugim bo tudi omogočeno podaljšanje možnosti bivanja v rejništvu osebam, največ dvanajst mesecev po zaključku srednješolskega izobraževanja, vendar najdlje do dopolnjenega šestindvajsetega leta. Pogoj pa bo, da po polnoletnosti in zaključku srednješolskega izobraževanja aktivno iščejo zaposlitev ter da nimajo druge možnosti bivanja. Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke bomo podprli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ker je v osnovi dober namen rejništva, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, tako omogoči zdrava rast, vzgoja, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj ter uspososobitev za samostojno življenje in delo. Menimo pa, da je potrebno vse te zadeve urediti tudi vsebinsko in na celovit način.